Andere regeringsleiders om Merkel en Sarkozy niet te vernoemen hebben die rol dan wél op zich genomen. Dat heeft geleid, vind ik, tot beperkte resultaten bij de laatste Raad, onder meer naar aanleiding van de schuldencrisis.